Podle mého názoru se o právním státu, o demokracii nevyjednává. Ten má jasně daná pravidla demokratický právní stát. Já si velmi dobře vzpomínám, když jsme projednávali, je to už řada měsíců, situaci v Polsku, které se účastnila přímo polská premiérka, ta už není ve funkci, byla dotazována, zdali bude respektovat polská vláda nález, který vydá Benátská komise Rady Evropy pro posouzení ústavnosti zamýšlených změn právě v souvislosti se sporem o Ústavní soud. Paní premiérka se vyhnula přímé odpovědi, jestli bude respektovat tento názor odborného stanoviska jiné organizace, Rady Evropy, ne EU. Ten odsudek byl naprosto zdrcující poté, co jej vydala Benátská komise, takže já jsem přesvědčen, že máme mít společné hodnoty, že je to klíčové alespoň v těch základech.